Atât propunerile din raportul prezentat de dl Pallone, cât și situația reală din statele membre ne întăresc concluzia că acestea se află pe un drum bun. Au fost luate multe măsuri dure de către statele membre pentru eliminarea deficitelor excesive. Astăzi, Uniunea Europeană se află mai bine echipată cu instrumentele de care are nevoie pentru ca, în viitor, statele membre să și conducă finanțele publice într un mod sustenabil. Aș dori să subliniez în mod deosebit importanța semestrului european, un instrument care își dovedește tot mai mult utilitatea și eficiența. Solidaritatea la nivelul Uniunii Europene a contat mult în redresarea financiară și bugetară a unor state membre, dar ceea ce ne a arătat, în final, realitatea este că responsabilitatea fiecărui stat membru pentru finanțele sale publice nu poate fi evitată. În încheiere, aș dori să îmi exprim în continuare îngrijorarea pentru faptul că, în timp ce zeci de milioane de cetățeni din statele membre au suportat consecințele unor măsuri dure ale austerității, în continuare companii internaționale și cetățeni sustrag veniturile de la impozitare în statele membre, folosind paradisurile fiscale și aici așteptăm, în continuare, inițiative ale Comisiei Europene.